Je crois, Marianne, que tu as obtenu le plus qu'on pouvait obtenir si on veut une large majorité dans cette chambre. Si nous voulons réellement mettre un terme à l'optimisation fiscale, ceci est un premier pas en matière d'impôt sur les sociétés. Il est évidemment pour nous impensable d'instaurer, de manière volontaire, un vingt huitième régime pour l'impôt sur les sociétés à côté des vingt sept régimes des États membres. Parce qu'évidemment, qui l'utilisera si c'est sur une base volontaire, sinon exclusivement les entreprises pour lesquelles cela signifierait un taux d'impôt effectif plus bas que si elles se référaient à leur régime national?